Film, ki mi je bil zelo všeč in sem ga gledal dvakrat ali trikrat, je bil film Kaznilnica upanja. Zgodba se dogaja v zaporu. Kjer zaprejo po krivem enega moškega. Film prikazuje življenje v kaznilnici, podkupovanja do policajev, do glavnega šefa v kaznilnici. In ta, ki je bil pa nedolžen zaprt, je dvajset let načrtoval pobeg, ke se mu je tudi posrečil, in je skozi kanalizacijo kaznilnice ušel na prostost. Medtem je pa, medtem ko je bil zaprt, je pa nakladal preko pravni preko računov, ke jih je imel upravnik, njegov denar, in ke je prišel na prostost, je ta denar dvignil in je zbežal v drugo državo. Za njim pa pride še en drug zapornik, ke je bil kasneje spuščen in je bil v zaporu trideset let že, in mu je povedal, kje bo našel denar za pobeg, da bo lahko se odpeljal na tisti kraj, ke sta se tudi srečala, to je bil kraj ob morju, kjer sta začela. Zgodba se dogaja v zaporu. Osnovna tema je je zapornik, ki je po krivem obsojen. Po dvajsetih letih pobegne. Medtem zaradi svoje sposobnosti nalaga denar od upravnika zapora in ga potem ke pobegne, v banki dvigne in in srečno gre na en kraj ob morju, kjer začne novo življenjsko pot. Ja. Težko bi izpostavil samo en kraj, ker pri nas zaradi naše lege imamo kraje v planinah, kraje na morju, razdalja je komaj dobrih sto kilometrov. Bili smo večkrat v hribih. Če bi se pa mogel že odločiti za kateri kraj, bi pa se vsekakor za obmorske kraje, kjer je manj napora, večja sproščenost. ta kraj je bil na otoku, kjer smo že takrat, ke so otroci zrasli, pet, šest let, smo začeli, hoditi v ta kraj. In potm smo hodili petnajst, šestnajst let, dokler se ni to nehalo, ker je prišlo do do tega, da so nam tisto obalo vzeli in s tem se je nehalo naše letovanje v tistem kraju na Dugem otoku. glavne znamenitosti tega kraja je to znamenito hrvaško otočje. To so Kornati. na tem otoku, ki se imenuje Dugi otok, so predvsem znamenite te pečine, ke se raztezajo vzdolž otoka. Višina teh je čez dvajset metrov in ob teh pečinah morje sega takoj do globine sto metrov. poleg tega je pa ta kraj bil še znan po slanem jezeru, ki je imel tudi plimo in oseko, ker je bil povezan z morjem. Pot do tega kraja je bila za tiste čase kar dolga. Imeli smo še stare avtomobile. prečkali smo mejo v Metliki, se peljali čez kraj Ozan, prišli na Plitvička jezera, Titovo Koranico do kraja Obrovec. Tam smo prvič videli morje in pol smo prišli, do kraja Sukošana, kjer si pustil avto, ker na otoku tam, ke smo imeli kamp, ni bilo nobene ceste ali pa poti. Avto smo pustili pri kakšnih znancih, saj so nas že čakali, ker si mogel to plačati, in so bili zelo zainteresirani. S staro barkačo smo se peljali dve uri pa pol do tri med Pašmanom in Ugljanom do Dugega otoka oziroma do našega kampa Mir. Ja, poklicev v mladih letih mi je bilo všeč več. Ko sem začel z radiomehanikom, ker je bil moj bratranec na tem področju in je doma že malo sestavljal razne detektorje, popravljal radio aparate. Žal nisem mogel tega poklica opravljati. Takrat je bila ta šola v Ljubljani na Pržanu, kjer se je začela ta radiotehnika pa izdelava teh aparatov. Po sem se pa odločil za poklic orodjarja in mi je bil všeč in sem se prav odločil. Odločil sem se pa zato oziroma je, mi je bil všeč, ker si mogel biti pri delu precizen. Popravljal sem merila, mikrometre, kljunasta mrila, tolerance oziroma področje, da je bilo merilo še dobro, so bile plus minus tisočinka, najbolj stroge, drugače pa po par tisočink in to ta točnost si dosegel z iztirnimi pastami. To so bile diamante paste, ki so z obdelavo vzele par tisočink na brusno mero. S tem poklicem je, to je področje izdelave orodij, ki je pravzaprav osnova vsakega poklica v strojništvu. Vse, kar vidimo, da je narejeno iz kovin, naj bojo to avtomobili, naj bojo to, kakršnikoli izdelki, kot so razni stroji za, vrtalni stroji, stroji za mizarsko področje, stroji za področje, drugih, drugih, stvari, ki se uporabljajo kjerkoli, in za vse to se rabijo orodja. Vse, kar, imamo tudi recimo doma v gospodinjstvu, žlice, vilice, lonce, to za vse rabiš orodje, da to narediš. spekter tega je zelo širok, je pa osnova za ta poklic in ta delo je pa, so pa razna jekla. Ja, moram povedati, da prav veliko jedi pa ne pripravljam sam. Če pa kakšno že naredim, je pa na hitro, da spečem ene dva jajčka na čipko. Priprava za to jed je zelo enostavna, kratka. V ponev daš malo masti ali pa masla. Ke pride do ta prave temperature, ubiješ dva jajčka, daš not. Fajn je, da je dok, olja ali masti, da jajček plava, da se ne zažge. Ker je beljak dobi belo barvo pa še rumenjak malo zakrkne, ugasneš šporget in začneš jesti. Ja, tole je pa zdaj težko samo reči tale knjiga. Takrat, ke smo mi gor rasli, še ni bilo televizije, radio je pa imel tudi take programe, da te ni kaj vleklo. Ampak začel sem brati knjige v četrtem razredu. Začel sem s Karlom Mayem, Winnetou, prebral skoraj vse njegove knjige. To so bili Lov za milijoni, Old Firehand, Old Shatterhand, pol Žuti, pa na vem še, več jih je bilo. Pol sem pa začel brati črno-bele zvezke. To je bil pa Most vzdihljajev, Fausta in Pardaillan. Pardaillanov sin. To so bile knjige, vse se je dogajalo v srednjem veku v Parizu. To je bilo čas, ke so bile na dvorih razne spletke, vsi so pa hodili po ulicah z rapirjem, ker je bil to čas, ker je bil bolj vešč na tem področju, je preživel. Opis knjige. Bom pa opisal knjigo Skrivnostni otok. Ta je bila tudi ena od knjig, ke jo imamo še zdaj doma. Opisuje pobeg z balonom, ke so odšli štirje, na ta balon. Zaradi slabega vremena jih je odnesli na samotni otok in tam začnejo svojo zgodbo nanovo. Imel so s sabo samo od psa, ke je bil tudi zraven njih, eno kovinsko ovratnico. To je bil ta prvo njihovo orodje. In pol knjiga opisuje njihov življenje. Do takrat, ke so jih napadli gusarji. ki jim je pa že zelo slabo kazalo, jih je pa rešil kapitan Nemo, ke je takrat tudi s svojo podmornico Nautilus bil v bližini. In na koncu jih kapitan Nemo prosi, da potopijo njegovo podmornico Nautilus, sami ti brodolomci se pa rešijo, ke je kapitan Nemo poslal koordinate tega otoka, in so jih zadnji hip rešil, ker je takrat tudi vulkan začel bruhati in se je otok potopil, oni so pa ostali na eni čeri. Ja, v svetu je toliko naravnih katastrof. Se težko odločim, katera bi bila, katero bi izpostavil. Mislim pa, da je sploh v zadnjem času, ke so te vremenske spremembe, toliko katastrof, da se bo treba odločiti, kuga narediti, da bi se nehale te vremenske spremembe. Enkrat kaže v Ameriki, ke cele mesta pridejo pod orkane, enkrat na drugem koncu so potresi. Da bi pa posebej mi ostalo v spominu, bi pa kar domačo, katastrofo povedal. To je bil prvi potres, ki smo ga doživeli, kje pri nas ni imel takih posledic, tam na na Primorskem je pa veliko hiš bilo podrtih. Veliko pa tudi nesposobnih za nadaljnje bivanje in so jih kasneje podrli. Ja, zdaj ko sem doma pa v penzionu, bom povedal, da pravzaprav rabim oziroma najbolj uporabljam orodje za kmečko uporabo. To je šajtrga, lopata, vile, včasih tudi kramp. Pol za obrezovanje dreves razne škarje, isto za trto. Seveda je pa treba včasih pri hiši kaj popraviti, zato pa pridejo vrtalni stroji, ti ročni električni vrtalni stroji pol električnih oblič. Zdaj se tega v trgovinah veliko dobi. Pa tudi vrtalni stroj pride prav včasih, da se zvrta kakšno luknjo. Seveda pa pa svoje roke. Ja, od letnih časov mi je bila pa včasih najbolj všeč zima. To so bile zime, ke je bilo ogromno snega. Spomnim se dvainpetdesetega leta ga je padlo en meter pa pol, nismo šli par dni v šolo. Takrat si, so se ceste čistile še vse s konji, s plugi, vse je šlo počasi. S streh se je mogel takrat dol sneg metati. Zdaj teh zim zadnje čase ni več. Ke je pa človek skozi bolj star, se pa spomnim mame, ker je rekla, da se zime boji. Nisem jo zastopil, zdaj pa vidim, da je imela kar prav in zdaj mi je pa všeč najbolj ta čas, ker se narava prebuja. Ja, slabe plati tega letnega časa so bile pa včasih kar povodne. Aprila je včasih še sneg priletel. Bili so tudi veliki nalivi. Takrat so ljudje še v vodah zelo drva lovili, ke jih je prinesla. kmeti pa niso mogli iti na polje, ker je bilo vse premokro. Tam nekje do jeseni se je pa vse poglihalo in je bilo vse pospravljeno. Ja, hobijev nimam prav veliko. Eden je sprehod malo v naravo, v hribe, ne prav visoko. Tja do dva tisoč metrov pa da se že malo pripelješ na eno višino. Drugače pa rad gledam vse športe, še samo malo včasih letam za žogo. Čeprav smo zdajle bili malo v karanteni zaradi tega virusa. Morebiti se bo zdajle kaj odprlo. Gledam pa po televiziji najraje nogomet, smučanje pa košarko. Ja, tega pravzaprav planinarstvo nima slabega, slabe plati. Ne smeš pretiravati. Mislim, da je to eden od športov, ke je najbolj zdrav, si na svežem zraku, srce ti dela, vse ti dela, zmatran si. No, seveda slabe plati nogometa so pa poškodbe še zmeraj. Pride lahko do, nenačrtovanih stikov, nepredvidljivih stikov in takole eno obdobje spomladi ali pa jesen pridejo eni trije, štirje do poškodb. To so razni zvini ali pa, ali pa nategnjene mišice in podobno. Ja, ko sem bil še otrok, sem hodil v Dravlje, k k sosedu. Tam so imeli kmetijo. Takrat mi je bil najbolj všeč konj, ke sem ga vsak dan jahal. Sem pa že takrat imel rad kužke, tako da sem jih kar ene par malo ujel, ke so mimo hiše hodili. Saj pol sem jih mogel spustiti. No, zdaj imamo pa že ta četrtega nemškega ovčarja. Imeli smo pa tudi malo kure, zajčke. Zakva so mi pa všeč? Zato, ker se malo sprostiš pri njih pa malo, malo jih malo jim devaš jesti. Pa gledaš. Ja, ta skrb mora biti pa skozi. Posebno, da so redno nahranjene, da imajo čistočo, da se dosti ukvarjaš z njim, pelješ ven kužka, se z njim sprehodiš. Malo jih tudi dresiramo, čeprav je to bolj osnovna šola te dresure. Malo je pa tudi čuvaja. Če kdo pride, malo zalaja. Ja, ogrevanje je od tistih časov, ko se jaz spomnim, zelo napredovalo. Ke sem bil otrok, je bil v stanovanju en velik šporget, tam se je vse dogajalo v kuhinji. Ostali prostori, to je bilo vse neogrevano. Sobe, spalnice, veže. Kopalnic pa sploh bilo ni, so bili samo leseni čebri ali pa lesene banje. Zdaj se je pa to, sploh zadnje cajte zelo izpopolnilo. Iz drv in premoga smo šli na druge vire ogrevanja. Ke smo mi hišo naredili, smo tudi takoj zraven okopali cisterno, se pravi še, zdaj se že štirideset let ogrevamo na kurilno olje. Vmes smo naredili sončno ogrevalno napravo. Seveda grejo pa zdaj stvari naprej, na toplotne črpalke, razna druga sredstva iščejo, tako da mi bomo ostali pri tem verjetno, ke smo, najboljše je pa še zmeraj ogrevanje doma na kamin. Kurimo ga z bukovimi drvmi in deva najboljšo pa najbolj prijetno toploto. Elektriko bi pa mogli tule izklopiti, ker je predragocena za ogrevanje. Leto je zopet naokoli in vabim vas na praznovanje svojega rojstnega dneva. pridite, pridite vsi z otroki, da bomo v isti sestavi kot v lanskem letu. Čakamo vas ena devetnajstega popoldan ob petih. S spoštovanjem. Jože. Za tvoj rojstni dan ti želimo predvsem veliko zdravja, sreče v krogu družine in da se čim večkrat vidimo in da bi se pri vsakih ponovnih srečanjih, videli z veseljem in imeli prijetne spomine na ta dan.